De Önnel ellentétben én tele vagyok aggodalommal és kétséggel. Az Ön tervei, mint mindig, valóban nagyon szépek és kecsegtetőek, de félek, hogy nem életszerűek. Ön abból a feltételezésből indul ki, hogy három éve jól kezeli a válságot. Sajnos a kép ennél sokkal sokkal árnyaltabb. Jóval időn túl vagyunk már. Próbálunk átvergődni egy gazdasági válságon, születnek megszorító csomagok, a Szerződés rendjébe nem illő tervezetek, szankciók. Úgy látszik, az Unió jövőbeli léte, gazdasági prosperitása a bankunióban látszik megvalósulni. A valóságban egy olyan bankunióról van szó, amely tíz országot eleve kizár az érdemleges munkából. Természetesen beléphetnek ezek az országok, de semmi előnyük nem lesz belőle. Persze, ha kinn maradnak, akkor élvezik minden hátrányát. Ön a beszédében egy összekapcsolt világról beszélt, amiben nem lehet falakat felépíteni. Kérdezem elnök úrtól mi ez, ha nem fal? Mi ez, ha nem fal, ha nem egységes szabályokról beszélünk, és nem egységes szabály szerint működik az Unió?